Signor Presidente, onorevoli colleghi, la compagnia Costa crociere intende trasferire 161 lavoratori da Genova ad Amburgo senza un'adeguata consultazione delle parti sociali e dopo una serie di dichiarazioni offensive ed intimidatorie da parte dell'amministratore nei confronti dei dipendenti. Sto valutando se questi comportamenti si possono configurare anche come violazioni di leggi nazionali o europee, ma se anche così non fosse vorrei sottolineare che si tratta di una vergogna è una vergogna che non ci sia nessuna motivazione economica per il trasferimento, è una vergogna che una compagnia che ha fatto del brand Italia il suo punto di forza e che deve al brand Italia utili di centinaia di milioni di euro non esiti nemmeno un secondo a spostarsi in un altro paese. Oltre ai 160 trasferimenti le perdite di posti di lavoro nell'indotto potrebbero ammontare a circa 300 unità. L'Europa non è nata per questo, non è nata per rendere più poveri certi paesi e accentrare la ricchezza in altri, questa non è la via per uscire dalla crisi e di certo, signor Presidente, questa non è la mia Europa.